Signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'Europa sia nell'occhio del ciclone per la minaccia terroristica è un dato oggettivo. La proposta della relatrice Macovei è di rendere sistematici i controlli in uscita alle frontiere esterne dell'Unione con l'ausilio di banche dati e dispositivi biometrici. Credo che questa ipotesi vada valutata nel quadro complessivo della riorganizzazione dei sistemi di difesa europei, coordinandola con altre azioni intraprese ed in programma. Ritengo sia necessario chiarire il meccanismo di modulazione dei controlli sull'intensità del traffico in uscita che, oltre a non ostacolare la fluidità degli spostamenti, deve anche garantire la parità di trattamento tra i cittadini. È fondamentale che l'Europa rispetti il principio di proporzionalità e che ogni intervento mirato ad innalzare il livello di sicurezza non alimenti, come spesso accade, ingiustificate limitazioni delle libertà personali. In definitiva, l'opportunità dei controlli in uscita va valutata alla luce dei dati concreti, informazioni di intelligence e ricerche specifiche e non facendo leva sulle paure dei cittadini o sul ricordo ancora doloroso degli attentati in Europa.